My jsme se včera při diskuzi k této zprávě shodli na tom, že ten text doznal oproti předchozím letům velmi výrazných pozitivních změn, takže jsem to chtěl ocenit a zároveň vyzdvihnout, že skutečně ve středobodu našich úvah stojí vnitřní trh, hospodářská soutěž. Samozřejmě ten trh, který je otevřený, kde působí jak tržní síly, tak i ochrana zájmů spotřebitelů, kde se chceme vyhnout nekalé soutěži.